Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir fühlen es alle Wir sind ohnmächtig, aber auch aus Eigenverschulden. Und andere flüchten in die alte Theorie Auge um Auge, Zahn um Zahn nicht nur, weil es um zwei unterschiedliche Systeme, unterschiedliche politische Selbstverständnisse, einen unterschiedlichen Umgang mit Problemen und Strategien geht, sondern auch deshalb,